Véleményem szerint a további lépések előtt néhány nagyon fontos alapelvet kell lefektetni. A legfontosabbak ezek közül ne az emberek, hanem a legnagyobb szennyező nagyvállalatok és a leginkább szennyező országok fizessék meg a klímavédelem árát. A felmerülő költségeket nem szabad áthárítani a családokra, tehát az új szabályok nem eredményezhetik az energia élelmiszer és üzemanyagárak emelkedését. A szegényebb országoktól ne vonjanak el kohéziós támogatásokat, mert így csak az egyenlőtlenségeket növelnénk az EU n belül. Figyelembe kell venni azt is, hogy a széndioxid kibocsátás drasztikus csökkentéséhez pedig elengedhetetlen a technológiasemlegesség elvének tiszteletben tartása.